hæstvirtur forseti sem betur fer er útlagður kostnaður heldur lægri en háttvirtur þingmaður nefnir en hann er mikill og þetta var ein ástæðan fyrir því að ég talaði um þennan úrskurð sem grafalvarlegan og vísaði þar í almannahag meðal annars á þessari forsendur því miður gafst mér ekki tími til að lesa nógu mikið og rækilega upp úr greinargerð hæstaréttar og greinargerð ráðuneytisins sem ég vísaði í og er mjög góð efnisleg og nákvæm og ég gat um það að ég mundi koma henni rækilega á framfæri

við þurfum að gera það sem löggjafi líka vegna þess að það fór sitthvað úrskeiðis við lagasetninguna eins og ég gat um rímaði löggjöfin um stjórnlagaþingið að mati hæstaréttar ekki alls kostar við almenna kosningalöggjöf í landinu enda erum við að feta okkur út á nýjar brautir

á hvaða forsendum það væri gert